Les victimes du terrorisme sont les victimes d'attaques perpétrées contre les valeurs démocratiques de nos sociétés. Ces victimes, évidemment, nous manifestent cette tragédie humaine qu'est le terrorisme. À leur égard, nous avons un devoir de solidarité, de reconnaissance et de soutien. Le rôle de la Commission dans ce domaine est double. D'abord, assurer une sensibilisation des citoyens sur ce que vivent les

C'est la politique de prévention du terrorisme. Depuis 2004, la Commission soutient financièrement un certain nombre de projets visant à fournir aux victimes et à leurs familles l'aide et le soutien social ou psychologique dont elles ont besoin.

En complément à ces actions, la Commission a mis en place, depuis 2008, un réseau européen d'associations de victimes du terrorisme, qui a pour objectif de stimuler la coopération transnationale entre les associations de victimes du terrorisme et d'améliorer la défense des intérêts des victimes au niveau de l'Union européenne.

Ce réseau travaille dans plusieurs directions l'évaluation de l'aide et la protection actuellement offerte à ces victimes, et aussi la promotion d'activités visant à diffuser les meilleures pratiques. Les activités identifiées par ce réseau représentent une base très utile pour le travail de la Commission. Enfin, dans un contexte où la protection du citoyen doit rester au centre de nos politiques, la Commission souhaite intensifier les actions en faveur de la protection des victimes. Elle entend soutenir les mesures visant à encourager les témoignages de victimes du terrorisme. Il s'agit en effet de sensibiliser davantage les citoyens européens à la réalité du terrorisme, de prévenir le terrorisme. Il ne faut pas oublier que le terrorisme est souvent l'aboutissement d'un phénomène d'endoctrinement et de radicalisation. Par ailleurs, ces actions doivent permettre de véhiculer un message de paix et de promotion des valeurs démocratiques. Ainsi, la Commission envisage t elle l'élaboration d'une charte des droits des victimes du terrorisme.